Eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova are o semnificație majoră în contextul evoluțiilor din Ucraina.

Propunerea Comisiei Europene de a transfera Republica Moldova de pe lista negativă pe cea pozitivă în domeniul vizelor recunoaște progresele realizate de autoritățile de la Chișinău în ultimii trei ani și jumătate. Republica Moldova este prima țară a Parteneriatului estic care îndeplinește toate condițiile pentru liberalizarea vizelor. După parafarea Acordului de asociere, cetățenii moldoveni se vor bucura în curând de avantajele unui drept fundamental al proiectului european libera circulație. În noul context geopolitic pe cale de definire, devine imperios necesară o politică în materie de vize, comună, coerentă și corectă, iar aceasta înseamnă, înainte de toate, și integrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen, pentru a pune capăt unei divizări injuste și frustrante în interiorul Uniunii. Consider că preocuparea pentru armonizarea politicii în materie de vize trebuie să vizeze și aplicarea principiului reciprocității în relațiile cu țările terțe care mențin obligativitatea vizelor pentru unele state membre ale Uniunii, mă refer în special la SUA și la Canada, cazuri în care ne confruntăm cu riscul permanentizării actualului blocaj.